Señor Presidente, América Latina es un continente que agrupa a más de 600 millones de personas y contribuye con más del 10 al Producto Interior Bruto mundial, tiene el 40 de las especies vegetales del planeta y, al mismo tiempo, tiene un capital joven, dinámico y extraordinariamente activo. Sin embargo, a pesar de la bonanza económica de los últimos años, América Latina no se encuentra en el mejor momento desde el punto de vista de su integración —lo dijo el Presidente Óscar Arias en su toma de posesión y lo hemos recordado este fin de semana en un seminario organizado en São Paulo con el ex Presidente de Perú, Alejandro Toledo, y el ex Presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Ha habido tensiones entre Argentina y Uruguay, ha fracasado el proyecto ALCA, Venezuela ha abandonado la Comunidad Andina, ha habido problemas entre Brasil y Bolivia por la nacionalización de los recursos energéticos, entre Argentina y Bolivia por la misma razón, entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela, entre México y Venezuela, etc. Por eso, esta iniciativa de la Comisión Europea, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, de constituir esta asociación estratégica constituye y representa un mensaje claro y muy bien definido de que América Latina sigue en el orden del día de las prioridades de la acción de la Unión Europea, entre otras cosas por el compromiso personal de la Comisaria Ferrero Waldner. En el caso de México, esta asociación estratégica quiere subrayar muy particularmente la importancia de este país en los foros latinoamericanos y mundiales y, además, es un paso clave e imprescindible para consolidar las relaciones existentes con México y para ampliar la coordinación sobre temas de importancia mundial. Este nuevo paso es una oportunidad para potenciar aún más el diálogo político y coordinar las posiciones de ambas partes a nivel mundial, así como los diversos foros multilaterales e instituciones internacionales, mediante mecanismos de consulta que permitan adoptar posiciones conjuntas sobre cuestiones concretas de alcance global como la seguridad, el medio ambiente o temas socioeconómicos. Para la Unión Europea se trata de una excelente oportunidad también para tener una relación privilegiada con un país que ocupa una posición de liderazgo en los foros latinoamericanos, como en el Grupo de Río, donde ejerce la presidencia hasta el año 2010, y que forma parte del G 20, del G85, de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y, también, de la OCDE, siendo el único país latinoamericano que está presente en este organismo. Por lo tanto, buscar soluciones comunes a la crisis económica y financiera mundial, elaborar estrategias ambiciosas para el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Copenhague, desarrollar un diálogo estructurado sobre la inmigración o colaborar para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son algunas de las cosas que podrán lograr las cumbres anuales entre la Unión Europea y México, si se habilita esta asociación estratégica como estamos proponiendo. También el Parlamento, en la resolución que aprobará esta mañana, va a reiterar, una vez más, su apoyo al Presidente Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y creo que también debemos, desde una posición de respeto, de diálogo y de responsabilidad compartida, asumir retos comunes, como la lucha contra sectores vulnerables de la sociedad, como son las mujeres o los representantes de los medios de comunicación.

Creo que el apoyo a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la reconciliación es una tarea honrosa que la Unión Europea ha venido practicando en América Central y también en otras latitudes. Ahora que esos valores se consolidan, no sin dificultades y no en todas partes por igual, suena claramente la hora del desarrollo que, sin integración, desde nuestra experiencia europea, será más difícil.